Wij hebben beloofd en ik herinner me die leus nog, want ik werkte bij ontwikkelingsorganisaties in die tijd Armoede de wereld uit, of in het Engels

En het kán wel.

We kunnen praten over nieuwe vormen van financiële hulp, maar dat wordt steeds ingewikkelder in deze tijden van economische crisis. Maar waar we echt over moeten praten, is over een andere manier van samenleven, over eerlijke handel.

Als wij multinationals beperken in hun mogelijkheid om de belastingen te ontduiken, dan zouden er een heleboel schatkisten in Afrika beter gevuld zijn.